Das mögen viele als großen Erfolg feiern, meine Fraktion tut das nicht. Die Gründe dafür habe ich hier schon mehrfach wiederholt und will das nicht erneut tun. Die Tatsache, dass die Grundrechtecharta für die Bürgerinnen und Bürger von drei Mitgliedstaaten nicht gelten wird, lässt mich leider am großen Fortschritt beim Grundrechteschutz der EU zweifeln. Ich ergänze dies ausdrücklich auch mit Rückblick auf den Anlass unserer heutigen feierlichen Sitzung und den Vortrag von Václav Havel. Aber gerade weil die Linke in Europa eine soziale, eine friedliche und ökologisch nachhaltige europäische Integration will, werden wir die vertraglichen Grundlagen auch weiterhin in diesem Sinne nutzen. Das haben wir bisher getan, das werden wir weiterhin tun. Dass dem Europäischen Parlament nun mehr Rechte zugedacht werden, kann ich in diesem Zusammenhang nur begrüßen. Bei allem Freudentaumel auch die Staats und Regierungschefs wären gut beraten gewesen, ihren kürzlichen Gipfel für mehr konkrete Politik zu nutzen. Die größte Herausforderung, vor der die Welt steht, ist der Klimawandel. Auf dem Weg zur Weltklimakonferenz in Kopenhagen fällt die Europäische Union leider aus der Führungsrolle heraus, die sie sich selber zugesprochen hat. Denn zum einen entsprechen die inhaltlichen Verpflichtungen zur Reduzierung der CO 2 Emissionen nicht den Notwendigkeiten. Darüber hinaus ist es nicht hinnehmbar, dass sich die EU Mitgliedstaaten ganz offensichtlich vor ihren finanziellen Verantwortlichkeiten drücken wollen, und das in einer Situation, die keinen Aufschub dulden kann.

Es geht ganz konkret um das Überleben und übrigens auch um den Frieden in unserer Welt. Bereits heute schaffen Klimaveränderungen Armut und Hunger und zwingen Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat. Sicher hat jeder in diesem Saal schon einmal von globalen Herausforderungen gesprochen, die nicht national zu bewältigen sind. Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Frieden sind genau solche Herausforderungen. Wenn die Europäische Union hier nicht konsequent und vorbildlich handelt, wird sie international an Akzeptanz verlieren!